Madame la Présidente, j'entends sur tous nos bancs une condamnation unanime de l'agression violente à laquelle se livre la Turquie sur le territoire de la Syrie, depuis plusieurs jours. Bien sûr, il faut condamner cette guerre engagée par le gouvernement de M. Erdogan et les atrocités qui l'accompagnent, mais ne nous contentons pas de ces quelques heures de débat, attaquons le mal à la racine. Si la Turquie, depuis 2011, à la faveur des Printemps arabes, déstabilise le Proche Orient, c'est que la majorité de cet hémicycle s'est depuis longtemps couchée devant le chantage du président turc et a tout accepté. Dans nos pays, vous, députés du PPE, en particulier, vous affirmez que jamais la Turquie n'entrera en Europe, ici, à Strasbourg. Vous votez sans discontinuer les milliards des crédits d'adhésion, vous payez toujours plus d'argent du contribuable européen pour que M. Erdogan n'ouvre pas tout grand une frontière que nos traités libre échangistes sont incapables de protéger. C'est votre lâcheté et votre hypocrisie qui poussent le président turc à aller toujours plus loin. C'est votre double jeu qui exclut l'Europe de la solution à ce conflit et place le président Poutine en maître du jeu. Il est temps de mettre un terme à cette pièce de dupes. Le processus d'adhésion doit être définitivement stoppé et le flux de milliards vers la Turquie enfin asséché.